Mit der 2050 wollten wir eine Diskussion anstoßen, die in die nächsten Jahrzehnte führt und die Wege aufzeigt, wie die Europäisierung der Energiepolitik und die Europäisierung der Klimaschutzpolitik eine Fortsetzung, eine dauerhafte Zukunft haben können. Vermutlich gibt es keinen Sektor, in dem so langfristig Planungssicherheit geschaffen werden muss wie im Energiesektor. Energie, das heißt Rohstoffsicherung Ölquellen, Gasquellen, Kohle, Biomasse.

Energie, das heißt Forschung. Energie, das heißt Transportinfrastruktur Netze und Pipelines. Energie, das heißt Investitionen in höhere Energieeffizienz. Bei all diesen Maßnahmen geht es nicht um eine Planungszeit von fünf bis zehn Jahren. In der Landwirtschaft sind drei bis fünf Jahre notwendig.

Es ist über 40 Jahre alt.

Ich zitiere doch die Realität. Also brauchen wir langfristige Planungssicherheit.

In eine intelligente Energieinfrastruktur investieren ist in jedem Fall geboten, in keinem Fall ein Nachteil. Ein höherer Anteil erneuerbarer Energien bringt weit mehr Vorteile als Nachteile mit sich. Und in Energieeffizienzverbesserung zu investieren, ist ebenfalls ein unbestritten richtiger Weg. Wir wollen jetzt auf der Grundlage Ihrer konstruktiven Empfehlungen und auf der Grundlage Ihres Berichts weiterarbeiten. Worum geht es?

Es geht um die Frage Schaffen wir eine europäische Verständigung für einen neuen CO 2 Emissions Reduktionswert? Es geht um die Frage Brauchen wir überhaupt weitergehende Ziele, oder reicht CO 2 Emissions Reduktion aus? Ich glaube, dass CO 2 Emissions Reduktion wichtig ist. Aber ich plädiere trotzdem dafür, daneben einen pragmatischen weiteren Zielwert für verbindliche Anteile erneuerbarer Energien im europäischen Energiemix zu formulieren und zu beschließen. Nun, wer wie Sie länger dabei ist und auf 2007 zurückblickt, weiß Damals gelang es, alle Mitgliedstaaten an Bord zu holen. Es gab Einstimmigkeit im

Union. Deswegen wird die spannende Aufgabe darin bestehen, wie wir alle mitnehmen. Denn ich sage Ihnen voraus, das Klima hat sich 2013 deutlich verändert. Eine Reihe von Mitgliedstaaten will keine europäischen Vorgaben

wollen. So lange wir bei dem Thema Biokraftstoff in der ersten Generation stecken, ist mit mir ein höherer Zielwert nicht zu

Aber im Bereich Wärme und Strom scheint mir ein intelligenter sektoraler Ansatz eines höheren Zielwerts vielversprechend zu sein. Konkret Ich habe die Überlegung, ob wir nicht für den europäischen Strommarkt, nachdem wir 2020 bei etwa 32 erneuerbaren Energien für Strom stehen werden, einen nächsten Zielwert prüfen und beschließen, der allerdings alle mitnehmen muss, wenn er wirksam sein soll. Sie haben zu den Themen Energieaußenpolitik und Beziehungen zu unseren Lieferländern sehr gute Bemerkungen gemacht. Ich glaube, dass die Schiefergas Revolution weit über den Energiesektor hinausgehen